Davies, je remercie chaleureusement les 410 députés européens qui ont signé la déclaration écrite que nous avons déposée pour demander un renforcement de la réglementation sur la protection des requins. Cette espèce fragile, comme beaucoup d'autres, est en effet soumise à un véritable massacre en mer à la suite de pratiques de découpe des ailerons, le finning et de rejets des carcasses en mer après cette mutilation. Je vous remercie d'avoir signé massivement cette déclaration. C'est un signal fort envoyé à la Commission pour renforcer la réglementation de protection de cette espèce.